Le droit d'asile, depuis l'origine des États, est une prérogative exclusive de ces derniers.

Nous refusons totalement une telle dérive qui accentuerait encore plus la pression migratoire sur nos pays, leur ôtant de surcroît toute possibilité décisionnelle.